Domnule președinte, doamnă comisar, stimați colegi, sigur, regulamentul era de mult așteptat, pentru că, da, piața unică și libera circulație a produselor sunt lucruri fundamentale pentru viitorul Europei. Evident că trebuia să avem și o supraveghere, o supraveghere mai bună, pentru că intrarea în piața internă a multor importuri complică situația și trebuie să armonizăm, așa cum s a și spus în regulament. Și mă bucur că avem o rețea a Uniunii Europene și că avem indicatori de referință și că vom avea norme comune de control. Numai să nu uităm că trebuie să legăm aceste regulamente, trebuie să avem și cum să verificăm în vamă. Deocamdată raportul referitor la uniunea vamală nu este finalizat și atunci degeaba avem proceduri comune dacă nu avem informatizate vămile, dacă nu avem acest regulament de uniune vamală. Sunt convinsă, însă, că în următorul mandat le vom termina. Regret că chiar eu am fost raportor pe uniune vamală și nu am reușit să ajungem la negocierea instituțională. Astăzi l am votat, totuși, și sper, doamna comisar, ca regulamentul să nu rămână doar o teorie, ci și să și aplicăm în practică, prin colaborarea între autoritățile naționale.